De Lange sulle politiche economiche della zona euro nel 2019 è cancellata dall'ordine del giorno. Inoltre, cinque obiezioni a norma dell'articolo 112 del regolamento sono state approvate dalla commissione ENVI e saranno aggiunte direttamente alle votazioni sostanze attive, sostanze attive compreso il clorotoluron, granturco geneticamente modificato, soia geneticamente modificata e granturco geneticamente modificato